Sie wissen, dass das für uns immer ein Thema ist.

Hier appelliere ich an Sie, Herr Ratspräsident, weil wir glauben, dass wir seit der ungarischen Präsidentschaft und auch jetzt unter der polnischen Präsidentschaft Rückschritte zu verzeichnen haben und keine Fortschritte. Die größten Fortschritte gab es unter der spanischen Präsidentschaft.

Das heißt, wir können es uns nicht erlauben, auf unsere Rechte zu verzichten. So viele Rechte haben wir nämlich nicht.